Dzisiaj po raz kolejny pan przewodniczący Juncker odpowiedzialność za katastrofalne błędy własnej polityki zrzucał na państwa Europy Środkowej na Polskę, Węgry i Czechy. Ale solidarność, o której mówił, nie polega na odpowiedzialności za cudze błędy.

Jeżeli prowadzi się złą politykę, to trzeba tak naprawdę wyciągnąć z niej wnioski.

Prawo to również odpowiedzialność polityczna.

Wszyscy doceniamy to, co nasi marynarze robią w ramach operacji SOPHIA. To jest ratowanie ludzi na morzu.